Señor Presidente, señor Comisario, queremos legislar mejor, pero el protocolo de subsidiariedad no funciona no se ha hecho realidad la participación de los Parlamentos regionales ni la de los estatales.

2 del Senado checo 1 del Congreso español 1 del Senado francés 18 del Senado de la República Italiana 3 de la Cámara de los Diputados italiana 2 del Senado polaco y 15 de la Asamblea de la República Portuguesa. La Comisión, además, no tiene ninguna información de la implicación de los Parlamentos regionales en la elaboración y adopción de estos dictámenes, posibilidad que está recogida en el propio Tratado de Lisboa.